Signor Presidente, onorevoli colleghi, io prendo la parola in quanto rappresentante del Sud Italia, una terra ricca di eccellenze agroalimentari, per denunciare come, tra le cento indicazioni geografiche che sono state previste nell'accordo con la Cina, vi sia soltanto la mozzarella di bufala campana come prodotto del Sud Italia. Mi sembra molto curioso che possa essere prevista la tutela del vino tedesco, che peraltro è un vino sofisticato, un vino zuccherato, o del vino slovacco, e non sia prevista la tutela del Nero d'Avola o del Bianco Alcamo, non sia prevista la tutela dell'olio extravergine d'oliva, non sia prevista la tutela delle meravigliose arance siciliane. Peraltro, il Sud Italia è stato tagliato fuori dalla Via della Seta, a proposito di Cina, e sembra che ci sia un disegno che è mirato a distruggerne qualsiasi tipo di produzione, qualsiasi tipo di competitività, qualsiasi tipo di dignità da parte del lavoro e da parte dei prodotti provenienti da quella terra.